Voorzitter, het is blijkbaar nog niet in Brussel doorgedrongen dat er in Europa sprake is van een ernstige economische crisis. Dit verslag, een stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte, wil namelijk meer geld uitgeven aan onrendabele Europese spoorwegverbindingen. Het is niet zo dat ik tegen de trein ben, Voorzitter, maar door het hele verslag heen krijgt het spoor een voorkeursbehandeling ten opzichte van het wegvervoer en de luchtvaart. Dat de Brusselse bureaucraten volledig voorbijgaan aan de huidige economische realiteit, is, als ik het verslag lees, helaas geen verrassing te noemen.

De belangrijkste vraag wordt echter niet gesteld wat levert deze miljardeninvestering de Europese burger eigenlijk op?

Ondanks deze enorme bedragen aan staatssteun, is het aandeel van het spoor ten opzichte van de totale vervoersvraag de afgelopen jaren alleen maar afgenomen. Blijkbaar kiest de Europeaan liever voor de auto of het vliegtuig. Deze verliezen moeten natuurlijk wel door iemand worden betaald. Onder het mom van de klimaatdoelstellingen mogen de efficiënte luchtvaartsector en de wegvervoersector opdraaien voor deze verliezen van het spoor. Voorzitter, terwijl Brusselse bureaucraten streven naar één interne vervoersruimte, wordt het spoor omwille van klimaatdoelstellingen bevoordeeld ten opzichte van het wegvervoer en de luchtvaart.